Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, può portare in Europa ogni anno 273 miliardi di euro, ovvero 400 mila nuovi posti di lavoro e l'aumento dell'export del 28. Alcuni paesi europei stanno ponendo assurdi ostacoli a tale accordo spacciandoli come aiuti alla cultura dei singoli paesi. Si tratta in realtà di voler continuare a finanziare prodotti di nicchia che non portano vantaggi a nessuno. Il mio paese, l'Italia, ha perso solo nel 2012 un milione di posti di lavoro, e mi sembra ridicolo che lo Stato finanzi film di pochi registi che poi nessuno va a vedere.